virðulegi forseti forseti íslands hefur ritað svofellt bréf forseti íslands gerir kunnugt forsætisráðherra hefur tjáð mér að vegna þess mikla efnahagsáfalls sem þjóðin hefur orðið fyrir hafi þeir flokkar sem nú standa að ríkisstjórninni orðið ásáttir um að við myndun hennar að efna sem fyrst til almennra alþingiskosninga samkvæmt tillögu forsætisráðherra og með vísan til tuttugasta og fjórðu grein stjórnarskrárinnar númer þrjátíu og þrjú nítján hundruð fjörutíu og fjögur eins og henni var breytt með fimmtu grein stjórnskipunarlaga númer fimmtíu og eitt nítján hundruð níutíu og eitt samanber tuttugustu og fyrstu grein laga um kosningar til alþingis númer tuttugu og fjögur tvö þúsund er með skírskotun til framanritaðs ákveðið að þing verði rofið tuttugasta og fimmta apríl tvö þúsund og níu og að almennar kosningar til alþingis fari fram sama dag gert á bessastöðum fimmtánda mars tvö þúsund og níu ólafur ragnar grímsson jóhanna sigurðardóttir

núverandi ríkisstjórn var mynduð við sérstakar aðstæður og var henni ætlað að starfa stutt og sjá til þess að kosningum verði flýtt enda hafði orðið trúnaðarbrestur milli þings og þjóðar það hefur legið fyrir um nokkurt skeið að stefnt væri að því að almennar þingkosningar færu fram tuttugasta og fimmta apríl næstkomandi formlega er þó ekki boðað til kosninganna fyrr en nú með því að forsetabréf þetta hefur verið kunngjört er það í samræmi við skilmála stjórnarskrárinnar um að kjósa verði áður en fjörutíu og fimm dagar eru liðnir frá því að gert var kunnugt um þingrofið nú verður hægt að hefja formlegan undirbúning kosninga til dæmis með utankjörfundaratkvæðagreiðslu og framlagningu kjörskrár þetta er í fyrsta skipti sem tilkynnt er um þingrof á grundvelli tuttugasta og fjórðu grein stjórnarskrárinnar eftir að henni var breytt nítján hundruð níutíu og eitt með þeirri breytingu var komið í veg fyrir að forseti með atbeina forsætisráðherra gæti sent þingið heim samdægurs í raun þess var kjördagur því ætíð saman við þingrofsdag á meðan áður fyrr gat þingrofið átt sér stað fyrr alþingi starfar áfram eftir sem áður enda er sérstaklega tekið fram í tuttugasta og fjórðu grein stjórnarskrárinnar eins og henni var breytt árið nítján hundruð níutíu og eitt að þingmenn haldi umboði sínu til kjördags engar hömlur eru á umboði þingmanna á þessu tímabili unnt er að leggja ný mál þó tilkynnt hafi verið um þingrof og hægt er að afgreiða þar almenn lög og stjórnskipunarlög vonandi fær stjórnarskrármálið niðurstöðu og afgreiðslu í stjórnarskrárnefnd sem fjallar nú um það mál og þegar frumvarp til stjórnskipunarlaga hefur hlotið samþykki samkvæmt sjötugasta og níundu grein stjórnarskrárinnar skal rjúfa alþingi með þeirri tilkynningu sem hér er gerð grein fyrir eru skilyrði sjötugasta og níundu grein stjórnarskrárinnar uppfyllt þessu leyti það er svo sjálfstæð ákvörðun hvenær fundum alþingis verður frestað fyrir kosningar ekkert hefur verið ákveðið í því efni og flokkarnir hafa enn ekki náð samkomulagi þar um þegar það mun liggja fyrir mun ég flytja hefðbundna þingsályktunartillögu um frestun funda alþingis og lesa upp forsetabréf þess efnis þess má geta að hingað til hefur skemmst liðið um mánuður frá frestun funda alþingis til kjördags nær öll þau mál sem ríkisstjórnin leggur áherslu á að fá afgreidd hafa verið lögð fram fyrir liggur að stjórnmálaflokkar hafa mismunandi sýn á hversu lengi þingið á að starfa á þessu vori og hvaða mál séu brýnust ég legg áherslu á að öll slík mál þarf að afgreiða áður en þingi verður frestað það verður meðal annars um að ræða mál sem varða stuðning við heimilin í landinu og atvinnulífið og endurreisn fjármálakerfisins auk frumvarps til laga um breytingar á kosningalögum og stjórnskiupnarlögum sem flutt eru af fulltrúum fjögurra flokka listi yfir þau mál sem ólokið er hefur verið kynntur formönnum stjórnmálaflokka og jafnframt var þeim greint frá því að ef til vill gætu örfá mál bæst á þann lista